Die öffentliche Auftragsvergabe ist eine außerordentlich wichtige Aufgabe, die wir für die Zukunft haben. Ich begrüße sehr, dass die Europäische Kommission vorhat, nicht nur die Rechtssicherheit zu verbessern, sondern einige Punkte, die bisher schiefgelaufen sind, ins Lot zu bringen.

Zum einen das Problem, dass wir dafür sorgen müssen, dass die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gewahrt werden müssen und dass soziale Kriterien in den Vordergrund gestellt werden. Das ist uns sehr wichtig, denn es gehört eben auch zur Nachhaltigkeit in unserer Welt, dafür zu sorgen, dass wir nicht die Armut von morgen generieren, sondern bei der Auftragsvergabe auch dafür sorgen, dass vernünftige Preise gezahlt werden und dadurch auch das Leben der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geschützt werden kann. Ein weiterer wichtiger Punkt für uns war, ist und bleibt, dass die Subunternehmer genauso behandelt werden wie die Unternehmer damit es eben nicht gelingen kann, durch die Auftragsvergabe an Unternehmer die Kriterien wieder dadurch außer Kraft zu setzen, dass die Subunternehmer diese Kriterien nicht zu beachten haben. Das ist nicht weltfremd, sondern es ist ein Punkt, der uns sehr wichtig ist Dafür zu sorgen, dass hier Rechtssicherheit geschaffen wird, so dass wir auch wirklich dafür sorgen können, dass die Auftragsvergabe transparent und öffentlich nachvollziehbar bleibt und deswegen auch ein Wettbewerb da ist, der ein fairer Wettbewerb zwischen den Unternehmen ist, gerade und insbesondere gegenüber den kleinen und mittleren Unternehmen.